Mais sur le long terme, il serait absurde de s'armer de mesures protectionnistes pour lutter contre ce virus ou toute autre épidémie future. Si nous souhaitons faire sortir l'économie globale des soins intensifs le plus tôt possible, le commerce fait clairement partie du remède. Si nous laissons la pandémie mettre le commerce en quarantaine, nous privons des pays entiers, leurs peuples et leurs économies d'un des plus grands moteurs de développement, au moment où ils en ont le plus besoin. La résilience des règles du commerce mondial, des stocks stratégiques et la diversification des chaînes d'approvisionnement devraient être les mots d'ordre. C'est dans le code génétique de l'Union européenne que de défendre les solutions multilatérales de coopération. Il faut donc élargir l'accord de l'OMC sur l'élimination des tarifs douaniers dans le secteur pharmaceutique pour inclure encore plus de pays et encore plus de produits.